Am votat pentru acest raport, pe care îl consider unul din cele mai importante voturi date unui raport astăzi. Nu numai că se impunea schimbarea și adaptarea directivelor anterioare din 1974, dar faptul că acest raport se adresează unei categorii de consumatori vulnerabili este un lucru absolut relevant.

Salut prevederile care vizează intoleranța la gluten, pentru că această intoleranță a dezvoltat o boală care, din păcate, este prezentă în foarte multe state europene într o proporție îngrijorătoare, este vorba de celiachie și acest raport se adresează și acestei boli, încercând măsuri de combatere a bolii respective. Consider că acest raport trebuie urmat însă de alte măsuri de implementare și de monitorizare a modului în care se implementează în practică.